Es ist im höchsten Grade verwunderlich, dass wir hier über die Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik entscheiden sollen, uns dafür aber notwendige Entscheidungskriterien vorenthalten werden. Es spricht nichts dagegen, eine Neuabgrenzung der benachteiligten Gebiete vorzunehmen. Es ist auch akzeptabel zu versuchen, dies an weniger Kriterien als bisher zu binden. Wenn jedoch nur auf acht Kriterien, die sich aus Klima und Geologie zusammensetzen, eingegrenzt wird, kann es doch nicht sein, den Parlamentariern die Möglichkeit der Kontrolle zu entziehen, ob diese Kriterien überhaupt tauglich sind. Wir brauchen Karten über die Neuverteilung der benachteiligten Gebiete, um überprüfen zu können, ob eine Neuverteilung nach den acht Kriterien überhaupt Sinn macht. Das Vorenthalten des Kartenmaterials schürt nun aber deutlich das Misstrauen, ob es überhaupt erwünscht ist, die Mitentscheidung des Europäischen Parlaments möglich zu machen. Als Landwirtin habe ich rein fachlich große Zweifel daran, ob mit diesen einfachen Kriterien eine solche Gebietseinteilung angemessen festgelegt werden kann. Es gibt schließlich andere Kriterien, die auch eine Benachteiligung hervorrufen können, wie zum Beispiel mangelnde Infrastruktur, Arbeitsmarktzugang und allgemeine historische Betriebsstrukturen. Außerdem kann eine unterschiedliche Kombination verschiedener Kriterien zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Es wird höchste Zeit, die Vorschläge der Kommission sachlich beurteilen zu können, um sie gegebenenfalls verbessern zu können. Ansonsten werde ich mich den Kollegen anschließen, die die benachteiligten Gebiete aus der aktuellen Agrarreformdiskussion ausnehmen wollen.